Strinjam se, da je pomembno spominjati se preteklosti, da bi lahko izboljšali prihodnost. A še bolj pomembno je, da teh napak v sedanjosti ne ponavljamo, saj s tem ponavljamo našo zgodovino. Nobena od te in podobnih resolucij, ki jih je Evropski parlament sprejel že zelo veliko, ne more biti zares koristna, če sočasno dopuščamo dejanja, ki jih ta resolucija obsoja, in to so zatiranje demokracije, nespoštovanje pravne države, odrekanje pravic manjšinam in drugačnim, avtokracija, nacionalizem.

Opozarjanje na napake drugih je smiselno in učinkovito le, če sami ne delamo teh istih napak. V Evropski uniji že dolgo ne gre zgolj za lapsuse ali nevedne napake ne, nespoštovanje dogovorjenih pravil očitno postaja sprejemljiva praksa, ki ostaja nekaznovana. Od nove predsednice Evropske komisije in od nas zato v oktobru med zaslišanji pričakujem temeljito razpravo o vsebini, poimenovanjih in nosilcih resorjev od tega bo namreč odvisno naše delo in prihodnost naših državljanov.